Pane předsedající, já bych chtěl také uvítat práci kolegů, kteří dojednali spolu s Radou tento kompromis, ale zároveň bych chtěl uvítat především tu skutečnost, že tento rozpočet byl přijat včas, že nedošlo k blokování rozpočtu a že určitá stabilita rozpočtu, která je z fiskálního hlediska velmi podstatná, bude dodržena.

Na druhou stranu sice dochází k navýšení, například v kapitole strategické komunikace, ale říkám si, kolik prostředků mají ti, kteří šíří dezinformace, to by chtělo asi porovnat.